Während in vielen Ländern der Welt die Auswirkungen der Wirtschafts und Finanzkrise 2008 unmittelbar spürbar wurden, kamen in Georgien zu diesem wirtschaftlichen Rückschlag auch noch die verheerenden Auswirkungen des Kriegs mit Russland hinzu.

Die ausländischen Investitionen sind noch nicht wieder auf dem Vorkriegsniveau angelangt, und trotz vielversprechender Wachstumsprognosen sorgen Georgiens negative Leistungsbilanz auf der einen Seite und die hohen Schuldentilgungsverpflichtungen auf der anderen Seite für eine unsichere Leistungsbilanz. Bedenkt man, dass die heute debattierten Zahlungen vor mehr als drei Jahren von Georgien beantragt worden sind, wird es höchste Zeit, dass die EU ihrer Zusicherung nachkommt. Ich bin dankbar dafür, dass der Berichterstatter die Forderung des Parlaments nach einem beratenden Ausschuss durchsetzen konnte.

Durch den jetzt gefundenen Kompromiss, welcher für Makrofinanzhilfen bis zu einer Höhe von 90 Millionen immer das Verfahren des Beratungsausschusses vorsieht, könnte für künftige Hilfszusagen auch gegenüber anderen Ländern der Prozess deutlich beschleunigt werden.